virðulegi forseti ég vissi það nú ekki að samkvæmt þingsköpum mætti koma tvisvar upp í atkvæðaskýringu en nú hefur hæstvirtur forsætisráðherra brotið hér blað í rétt frú forseti það er alveg einkennilegt að hæstvirtur forsætisráðherra geti komið hér með efnislegar umræður og ásakanir hér á stjórnarandstöðuna varðandi þau tilboð sem hún hefur lagt fram á lokuðum fundum með formönnum flokkanna en það er ágætt að svo sé og svo í lokin missti hæstvirtur forsætisráðherra að sjálfsögðu stjórn á skapi sínu eins og venjulega þegar komið er út í hornið sem samfylkingin er í talandi hér um hverjir bæru ábyrgð á hruninu ég minni þingheim og landsmenn alla á það einu sinni enn að samfylkingin sat í